Panie Komisarzu! Ze Stanami Zjednoczonymi wiele nas łączy łączy nas historia, łączą nas wspólne wartości, łączy nas współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Jest też oczywiście wiele pól, na których konkurujemy, ale któż w dzisiejszym świecie nie konkuruje? Konkurują też między sobą firmy z Niemiec i Francji, z Polski i Włoch itp.

Generalnie uważam, że ta przyszła umowa, ta potencjalna umowa, która znacznie ułatwiłaby wymianę ekonomiczną, handel i inwestycje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, przyniesie wiele dobrego i będzie miała pozytywne skutki zarówno dla europejskiej i amerykańskiej gospodarki,

Nie można rozmawiać o kulturze pomiędzy rozmowami o kukurydzy, łososiach i helikopterach.